Spoštovani gospod predsednik, spoštovana varuhinja, kolegice in kolegi! Lep pozdrav vsem! Poročilo je dolgo, obsežno in tudi priporočil je kar nekaj. Mene je najbolj začudila izjava oziroma v poročilu to, da ugotavljajo veliko neodzivnost državnih organov oziroma, premalo medresorskega usklajevanja in sodelovanja. Predvsem pa to, da, so kršene človekove pravice, ustala, ustava in zakon, in tudi zakon o upravnem postopku, ko čakajo na reševanje pritožb na drugi stopnji, na Ministrstvu za delo, družino socialne zadeve zvezi z prejemki iz javnih sredstev, socialnimi pomočmi, štipendijami in drugim. To je nedopustno. Vemo, da v tem času lahko študent že doštudira, dijak, že zaključi šolo. Med tem časom ne morejo ne morejo dobiti ustreznih nadomestil oziroma sredstev. Skratka, ni ustreznega odgovora v ustreznem zakonom določenem roku. To se mi zdi nedopustno. In priporočilo varuhinje je namestno na mestu, da morajo ministrstva medsebojno bolj sodelovati, se usklajevati in reševati probleme v zakonitem, roku. Večkrat se srečujem tudi s problemi državljanov, ko so razočarani, ker pač dobijo odgovor varuhinje, varuha, da nekaj ni v njegovi pristojnosti. Pristojnosti. Potem ugotovim, da pravzaprav velikokrat državljani točno ne vedo, kaj je v pristojnosti varuha in kaj ne, in so razočarani in ne vedo, kam naj se obrnejo. Ne vem, ko jim odgovarjate, ali je tudi možno ali jih tudi napotite ali jim date ustrezni poduk, kam pa vendarle naj se obrnejo zaradi njihovega problema. To bi prosila za vaš odgovor oziroma ali to ste, to lahko to naredite, da državljan ne bo imel občutka, da so njegovi klici klici vpijočega v puščavi, ampak da je vendarle nekdo, ki ga napoti na ustrezno mesto. Krs. Opozorili ste tudi in dali priporočila v zvezi zakonodajo, ki jo je potrebno nemudoma sprejeti, dopolniti, spremeniti. No, sama bi omenila zakonodajo na področju, za volitve. Čudno je, da nekdo, ki je bil po tistem roku, ko se mora prijaviti za glasovanje po pošti, potem pa zboli pa je v bolnišnici ali v zaporu ali kakšni drugi instituciji, ne more več po pošti glasovati, ne more iti na volišče. Torej ta zakon je potrebno nemudoma dopolniti in spremeniti in sem se spomnila, na sejo občinskega sveta v neki občini, ko so sprejeli občinski odlok, da morajo starši štirinajst dni pred odsotnostjo otroka zaradi bolezni to sporočiti ustreznim vodstvu, vrtca, a ne. Vemo, da bolezen pride nenadoma, nepričakovano in tega ne moremo storiti, zato je potrebno zakonodajo zagotovo v tej točki spremeniti oziroma dopolniti. Pa seveda je še drugih, priporočil kar veliko in tisto, kar lahko naredimo poslanci, seveda pričakujemo aktivnosti ministrstev, ki pripravljajo zakonodajo. Nekaj lahko naredimo tudi poslanci, vendar mi nimamo takšnih ekip, da bi lahko vse zakone kar, nemudoma predlagali in spreminjali, tudi moči takšne nimamo, zato seveda te pobude najprej veljajo ustreznim ministrstvom, poslanci bomo pa potem naredili svojo nalogo. Jaz upam, da v prihodnjem poročilu ne bo, ne ne boste ugotavljali, kako se krši zakon o osebni asistenci, ki smo ga sprejeli lansko leto, ker, ne vem točno, v kakšni meri ministrstvo pripravlja vse potrebno za izvajanje tega zakona. Na koncu bi se gospe varuhinji zahvalila za dobro opravljeno delo. Tudi nisem slišala, da je znotraj vašega organa, so bili kakšni zastoji ali nepravilnosti, zato menim, da ste svoje delo dobro opravili. Hvala.